La Unión Europea, señora Presidenta, es una unión de Derecho. Y la garantía del Derecho reside en el Tribunal de Justicia, sobre todo la garantía de los derechos de los ciudadanos, como ha puesto de manifiesto la reciente sentencia sobre el Y, precisamente por eso, cabe hacerse algunas preguntas ¿Una justicia lenta es una justicia denegada?

¿Una justicia ineficiente equivale a la negación de justicia?

¿Puede este Parlamento permanecer indefinidamente indiferente a los problemas de funcionamiento del Tribunal de Justicia?

Hace falta un compromiso para ayudar al Tribunal de Justicia a ser más eficiente.

Seguramente, incrementar el número de los abogados generales o incluso el número de jueces, sin necesidad de duplicarlos era una opción considerable, pero el único compromiso posible ha sido este que ha sido alcanzado. Lo mejor, en este caso, no puede ser enemigo de lo bueno y de lo prácticamente posible.